Nous le savons tous ici l'Union européenne fournit plus de la moitié du total mondial de l'aide publique au développement et, cependant, à l'approche de l'échéance des OMD en 2015, même si certains objectifs semblent atteints, nous devons nous interroger sur la façon d'améliorer notre aide, de la rendre plus cohérente par rapport à notre politique commerciale, par rapport à notre politique agricole et par rapport à notre politique extérieure. L'avenir de la politique européenne de développement doit reposer sur des engagements précis, mesurables et sur un calendrier à court et moyen terme. La crise économique, le changement climatique, la puissance des pays émergents, l'accaparement des terres, nous obligent à définir de nouvelles priorités assurer la sécurité alimentaire, l'accès aux ressources énergétiques et l'accès aux soins de santé. Certes, un consensus européen existe mais nous devons repenser les systèmes institutionnels européens et internationaux en matière environnementale et sociale, en nous inspirant d'organismes qui fonctionnent sur le plan décisionnel comme l'OMC, par exemple. Enfin et surtout, nous devons expliquer à nos concitoyens que le développement des pays tiers n'est pas que charité et solidarité, mais aussi source de développement pour nous. Il suffit de regarder les marchés qui s'ouvrent aux Européens dans les pays émergents la Chine, le Brésil et l'Inde. 2015 sera aussi l'occasion de mieux prendre en compte l'évolution géostratégique des dernières années, car les pays émergents d'aujourd'hui étaient, il y a peu encore, des pays en voie de développement. Désormais, en tant que puissances économiques incontournables, ces pays doivent également apporter leurs contributions à l'aide internationale. L'Union européenne doit être le promoteur d'une aide au développement responsable au niveau européen et au niveau international. L'année 2015 sera plus qu'une échéance, ce sera une occasion unique de repenser l'aide au développement, non pas comme une simple assistance financière, mais comme un appui à des projets de développement responsables au niveau tant social qu'environnemental. Je me joins donc, ici, à mes collègues des autres groupes et à ceux du Comité économique et social et du Comité des régions pour demander que 2015 soit désignée Année européenne du développement et, surtout, d'un développement responsable.